og efnahag félaga á reikningsárinu tvö þúsund og átta samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum skulu stjórnendur þeirra fyrirtækja sem fara eftir alþjóðlegum reikningsskilastöðlum leggja mat á við gerð ársreiknings hvaða starfrækslugjaldmiðill gefi sem gleggsta mynd af rekstri félagsins samkvæmt fyrstu málsgrein níundu grein laga um ársreikninga skal umsókn um heimild til færslu bókhalds og samningar ársreiknings í erlendum gjaldmiðli berast ársreikningaskrá tveimur

níu jafnvel þótt slík umsókn berist ekki ársreikningaskrá fyrr en fimmtánda desember tvö þúsund og átta með öðrum orðum er ársreikningaskrá annars vegar heimilað að samþykkja afturvirkt slíkar beiðnir félaga fyrir reikningsárið tvö þúsund og átta og hins vegar er framlengdur